Man muss feststellen, dass das Vertrauen der Verbraucher wieder einmal ganz erheblich gestört ist und die Verbraucher sich natürlich fragen Was machen die nationalen Behörden und was macht die EU, um diesen Giftmischern das Handwerk zu legen?

Ich glaube, an diesem Punkt müssen wir ansetzen, und man muss sich natürlich auch fragen Setzt die Kontrolle an der falschen Stelle an?

Warum setzt man da nicht gezielt in der Kontrolle an?

Ist dies ein deutscher Fall, oder gibt es in Europa weitere Fälle, die vielleicht nur nicht entdeckt sind?

Wir brauchen strenge Zulassungsregeln für die Betriebe, und wir brauchen eine Haftungspflicht und eine Trennung der Warenströme. Aber ich glaube, wir brauchen auch und das muss man an dieser Stelle wieder sagen ein grundsätzliches Umsteuern in vielen Bereichen der Politik.

Denn letztendlich trägt die ganze Landwirtschaft den Schaden, den einige kriminelle Panscher hier anrichten, und das müssen wir grundsätzlich verhindern!